Doamnă președintă, peste 60 de afecțiuni cronice, inclusiv cancerul, bolile cardio vasculare, bolile hepatice, diferitele afecțiuni ale creierului, depresia, ca să nu mai amintim de consecințele de ordin economic și social, sunt amintite atunci când vorbim de consumul excesiv de alcool, pentru că abuzul este cu adevărat problema, așa cum bine s a spus astăzi. Subliniez necesitatea unei noi strategii europene în vederea combaterii consumului excesiv de alcool, care să vizeze în primul rând informarea cetățenilor cu privire la riscurile unui consum excesiv și a diferențelor dintre un consum moderat și unul excesiv. Consider că una dintre prioritățile acestei strategii ar trebui să fie descurajarea consumului de alcool în rândul tinerilor. Măsuri ca restricționarea vânzării de băuturi alcoolice persoanelor care au sub vârsta legală pentru a consuma alcool, în special restricționarea vânzărilor în clădirile situate în apropierea școlilor sau reglementarea vânzării transfrontaliere a alcoolului pe internet trebuie revizuite și puse în aplicare cât mai repede de statele membre.